Ja, hvala. še enkrat vam povem isto. Šestindvajsetega desetega, zdaj na minuto ne vem, kdo je bil prej, ali so bili pravniki ali mi, ampak mislim, da je to dva dni ali en dan po objavi njihove izjave za javnost na spletni strani, se je oglasilo tudi Ministrstvo za pravosodje oziroma sama osebno. In se ne morem strinjati z vašim očitkom, da gre za pozen in pasiven odziv. In tudi potem sem povedala tako kot v petek na seji odbora, kjer ste me verjetno tudi poslušali, kaj vse se je v tistem času tudi naredilo. In sama sem že enkrat in tu tudi danes še enkrat povem, to je bila izjava za javnost. Tako sama kot tudi predsednik Vrhovnega sodišča je povedal, da to ni mnenje Republike Slovenije, tudi se je opravičil, da je do tega prišlo. In sama povem, da je lahko takšno mnenje posameznega pravnika, ne more in ne sme pa biti to mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Zadeva je bila umaknjena, notranji postopki potekajo, in ko bom imela rezultate, vas bom lahko tudi seznanila z učinki teh rezultatov. Hvala.